Porque estamos viviendo una crisis, pero la crisis más profunda aún ha sido con los refugiados, porque ha habido una crisis de amnesia colectiva. Se nos ha olvidado en Europa y en los países ricos que las guerras que causan refugiados son guerras con responsabilidad nuestra, con responsabilidad de nuestros Estados, de nuestros Gobiernos.

Estoy de acuerdo con las palabras de la señora Malmström respecto a comprometerse y hay que comprometerse, ¡claro que sí! Y una comisión de este Parlamento ha visitado a los palestinos iraquíes.